Monsieur le Président, ce débat nous permet de faire un bilan du programme de Stockholm.

Mais, depuis le début des années 2000, nous avons assisté à un changement de pied total. Le sécuritaire l'a emporté sur les droits de l'homme.

Et le plan de la Commission pouvait laisser espérer des avancées. Qu'en est il aujourd'hui? La plupart des initiatives sont bloquées par le Conseil. Le droit d'asile européen est effectivement un bel exemple et l'on pourrait aussi parler de la situation des réfugiés, des immigrés à nos frontières comme sur notre territoire, ou encore des Roms et de bien d'autres problèmes. Les droits fondamentaux, la justice, ne cessent de se dégrader dans l'Union européenne, notamment pour les plus vulnérables.

Il y a urgence, si vous voulez que les citoyens européens puissent de nouveau croire dans le rêve européen.